Următoarea reuniune la nivel înalt Africa UE reprezintă un bun prilej pentru a elabora o strategie realistă de cooperare. Consider că propunerile prezentate de Comisia Europeană, în sensul consolidării relațiilor dintre cele două continente, vor facilita adoptarea unui plan de acțiune concret în cadrul Summitului. Deciziile șefilor de stat și de guvern care se vor reuni cu această ocazie vor afecta un miliard și jumătate de oameni din 80 de țări. Eradicarea sărăciei, drepturile omului și guvernanța economică sunt provocări comune care necesită o abordare comună. De aceea este important ca parteneriatul UE Africa să nu rămână unul de tip donator beneficiar, ci să devină un parteneriat între părți egale. Așa cum am făcut o și cu ocazia dezbaterilor despre combaterea sărăciei, aș dori să subliniez importanța atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Consider că este necesară mai ales o bună articulare a celor patru axe prioritare de acțiune finanțare, securitate, alimentare, sănătate și educație.